Anders als der Kollege Tannock bin ich überzeugt von der Universalität der Menschenrechte und halte diese für einen Kernpunkt unseres politischen und geistigen Lebens. Aber gerade weil das so ist, weil der Mensch ein Mensch ist und deshalb Rechte hat es gibt keine chinesischen und asiatischen und südamerikanischen Menschen, sondern es gibt nur Menschen gerade weil das so ist, müssen wir diesen Menschenrechtsbegriff auch sauber halten. Deshalb sollten wir darauf verzichten, die Menschenrechtspolitik zu einem ideologischen Schlachtfeld zu machen, wie das heute z.

Sie muss aufbauen auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, deren Jahrestag wir heute begehen, auf der Menschenrechtskonvention des Europarates und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Da haben wir eine saubere und klare Basis, um uns für das einzusetzen, was wirklich universal ist und nicht ideologisch oder kulturell.